Ahogy már rengeteg mindenkitől hallhattuk, tele van tényekkel az asztal.

El lehet jönni Magyarországra, lehet érezni a saját bőrünkön is, hogy mi történik. Nem lehet különválasztani azt, hogy mik a tényállások és mi a politika, ugyanis nem csinál mást a magyar kormány, minthogy túlpolitizálja azt az ügyet, és különböző jogszabályokra egyenként mutogat a különböző tagállamokból, hogy itt is létezik, meg ott is létezik, csak éppen abban az összességében, amiből egy rendszert építettek ki Magyarországon, ilyen sehol sem létezik. A jogállamiságot lépten nyomon építik le, és ahhoz tényleg ott kell élni, hogy az ember a bőrén érezze azt, hogy a szabadság egyre jobban fogy.